Dazu zählen Häuser, Brunnen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Von der EU geförderte Strukturprojekte dürfen keinesfalls zerstört werden, denn solche Aktionen fördern natürlich auch Reaktionen, und zwar auf beiden Seiten. Das Rezept zu Frieden und Stabilität in dieser Region heißt daher nicht mehr Geld, es lautet vor allem Dialog und gegenseitiger Respekt. Dazu muss die EU beide Konfliktparteien immer wieder drängen.